Herr Präsident, meine Herren Präsidenten, meine Damen und Herren! Die Grundphilosophie der Kommission, dass es um Austerität, aber genauso um neue Zukunftsinvestitionen geht, teilen wir. Auch, dass es bei Verwaltung und Personal nur einen Nullzuwachs geben soll, signalisiert ja, dass man durchaus verstanden hat, wie schwierig die Zeiten sind. Jedoch kritisieren wir als Grüne, dass viele geplante Ausgaben nach wie vor nicht nachhaltig, nicht ökologisch genug sind. Auch im Sinne der EU 2020 Strategie müsste man da viel entschiedener vorgehen. Ich möchte nochmals betonen, dass die Frage der Eigenmittel bedeutet, dass man zur Grundlage des europäischen Vertrags zurückgeht, dass man eben nicht nur ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Nationalstaaten überweist, sondern dass es wirkliche Eigenmittel gibt. Sie haben in der Tat einen entscheidenden Vorteil. Die Finanztransaktionssteuer ist demokratischer, sie ist transparenter, sie bedeutet nicht mehr Steuern für die europäischen Bürgerinnen und Bürger.